segundo, porque compensa a los países que estaban mal tratados y tercero, porque ningún país pierde. Pero quiero referirme al debate —digamos— más apasionado sobre las listas transnacionales trasladándoles mi opinión de que creo sinceramente que una circunscripción europea, que el doble voto de los europeos es bueno.

Creo que es mejor para Europa, para hacer más Europa, para hacer mejor Europa y para mejorar la democracia europea.

El padre fundador, Jean Monnet, decía que Europa se haría paso a paso.

Cuando se creó la Unión Europea no había Parlamento, señorías.

El Parlamento Europeo fue un paso de la construcción europea. A ese Parlamento venían diputados de los Parlamentos nacionales. No eran elegidos por los ciudadanos, sino diputados de los Parlamentos nacionales. El siguiente paso fue, efectivamente, las elecciones en toda Europa. Un día para elegir al Parlamento Europeo, a la soberanía europea.

Para que los ciudadanos conecten con la idea europea, y ojalá que un Spitzenkandidat encabece cada familia política para elegir al presidente de la Comisión.

Para mí, el paso que estamos dando es una señal política extraordinariamente importante en favor de esta idea que se construye poco a poco. Es una larga historia, pero es una bella historia. Es una maravillosa historia la de construir, sobre las naciones, un espacio de paz y de progreso. Y hoy damos un paso con esta señal política que reclama al Consejo que conceda en la ley electoral europea la posibilidad de que los europeos voten en el país dos listas, la nacional y la europea.